forseta hafa borist tvær skýrslur frá ríkisendurskoðun fyrsta skýrsla um beingreiðslur vegna sauðfjárræktar önnur skýrsla um skuldbindandi samning eins frá iðnaðarráðuneyti í samræmi við ákvæði áttunda töluliðar þrettándu greinar þingskapa hefur forseti sent skýrslur þessar til umfjöllunar stjórnskipunar og eftirlitsnefndar til svara eru fjármálaráðherra sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra efnahags og viðskiptaráðherra og umhverfisráðherra